Pierwsza to jest kwestia przekazania kompetencji Pani, Pani Ashton, przez wielkie kraje. Istotne jest to, aby wielkie kraje Unii Europejskiej nie trzymały, tak jak dzisiaj to czynią, wyłącznie dla siebie kwestii polityki zagranicznej, aby Pani mogła funkcjonować z naszym wspólnym mandatem. Dzięki temu będzie Pani efektywna. Druga kwestia to kwestia reprezentatywności.